Madame la Présidente, la très large convergence qu'il y a aujourd'hui dans les groupes politiques à propos de ce rapport n'est pas du tout due à mon travail, elle est vraiment due au fait et on l'a entendu dans les différents discours que cette question de la démocratie est au cœur de l'histoire européenne.

Je vous souhaite bonne chance, Madame Ashton. Vous partez au Sud Soudan nous avons, de nouveau là, un cas d'école, tout comme les pays qui ont connu les révolutions arabes de cet été et de cette année sont un cas d'école pour nous.